Señora presidenta, en primer lugar, deseo agradecer a nuestro presidente de la Comisión LIBE su trabajo y la propuesta de Resolución que nos presenta, que se centra en las medidas necesarias urgentes que tenemos que tomar para acabar con las muertes en el Mediterráneo.

El acuerdo alcanzado en Malta es un paso positivo y necesario, pero todavía insuficiente.

Debemos pasar de la cooperación entre algunos Estados miembros a una verdadera política común europea, empezando con un plan de emergencia para salvar vidas en el Mediterráneo. Debemos prestar atención particular a las mujeres y a los niños —muchos de ellos no acompañados—, que se enfrentan a una multitud de peligros y abusos a lo largo de su travesía. Por último, no solo se muere en el mar miles de personas sobreviven en condiciones inhumanas en los centros de detención libios. Entre ellos, hay más de mil menores no acompañados. Debemos actuar ya. Por lo tanto, hago un llamamiento a los Estados miembros y a la Unión para que hagan suyos los planes de evacuación de las agencias de las Naciones Unidas y abran los corredores humanitarios. Y un apunte personal. Quiero recordar a esta casa que los emigrantes y los refugiados no son ni números ni estadísticas ni cifras son personas que todos tienen una vida y una historia por detrás, por delante...